góðir áheyrendur stefnuræða forsætisráðherra var að mínu mati afskaplega flöt sumir hefðu orðað það þannig að hún væri rýr í roðinu eða jafnvel snautleg ef ég hef tekið rétt eftir sagði forsætisráðherra fleira í valhöll um stefnu sína en hér á alþingi við upplifum mjög

og auka tekjur ríkissjóðs hér í stór reykjavík er byggt sem aldrei fyrr hagkerfi stór reykjavíkur er allt annað en landsbyggðar að undanskildu miðausturlandi nú um stundir bygging tónlistar og ráðstefnuhúss fyrir þrettán til fjórtán milljarða þykir engin sérstök atvinnuaðgerð í reykjavík en smáverk úti á landi telja menn sértæk verkefni fyrir landsbyggðina jafnvel nauðsynlegar vegaframkvæmdir hin svokallaða frjálslynda umbótastjórn setti sér markmið tuttugasta og þriðja maí síðastliðinn þar sagði meira en í þeirri stefnuræðu sem hér var flutt meðal annars þetta í l málsgreinar stjórnarsáttmálans með leyfi forseta ríkisstjórnin leggur áherslu á að jafnrétti í reynd verði leiðarljós í allri stefnumótun hennar og stefnir að því að skapa jöfn tækifæri allra landsmanna óháð kyni búsetu uppruna og félagslegri stöðu hún mun vinna að víðtækri sátt í samfélaginu um aðgerðir á sviði efnahags og félagsmála um náttúruvernd og auðlindanýtingu og stöðu íslands í samfélagi þjóðanna

þessi orð voru úr stjórnarsáttmálanum þingmenn frjálslynda flokksins munu veita ríkisstjórninni aðhald með málflutningi sínum og ef þessi markmið sem ég vitnaði til úr stjórnarsáttmálanum en forsætisráðherra nefndi ekki í ræðu sinni verða flutt inn í alþingi kann að vera að frjálslyndir og ríkisstjórnin verði samstiga í sumum málum þingflokkur frjálslynda flokksins fylgir eftir stefnu sinni og áherslum nú í upphafi hundrað þrítugasta og fimmta þings með eftirfarandi málum þingmenn frjálslynda flokksins hafa af því miklar áhyggjur að enn frekar dragi í sundur í lífskjörum milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins vegna þeirrar ákvörðunar sjávarútvegsráðherra að fara algjörlega að tillögu fiskifræðinga og skera niður í hundrað þrjátíu þúsund tonna þorskafla fyrir þessari furðulegu niðurstöðu eru ekki haldbær rök í svokölluðum mótvægisaðgerðum ríkisstjórnar þótt viðleitni sé er alls ekkert sem bætir fyrir þá röngu ákvörðun gagnvart sjávarbyggðum að skera þorskaflann niður um sextíu þúsund tonn sjómenn og fiskverkafólk eru sniðgengin í greinargerð með þeirri þingsályktunartillögu okkar að auka þorskaflann um fjörutíu þúsund tonn eru rakin ýmis fiskifræðileg rök fyrir því að alþingi ákveði að auka þorskaflann á yfirstandandi fiskveiðiári auk þess sem sagt hefur verið um að verja þurfi lífskjör fólks á landsbyggðinni og stöðva fólksfækkun þar með markvissum aðgerðum

sem stelur atvinnuréttindum fólksins er algjörlega óásættanleg framtíð og í algjörri andstöðu við lög sem segja að tryggja skuli trausta atvinnu og byggð í landinu samkvæmt fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaga um það þjófamark verður aldrei sátt sem rænir fólkið lífsbjörginni það næsta sem virðist blasa við í eignarhaldi auðlinda að óbreyttu er vatnið og orkuréttindin frjálslyndi flokkurinn mun ekki ljá þeirri stefnu lið að færa þau verðmæti á fárra manna hendur eða til erlendra auðmanna þjóðin getur ekki látið ræna sig verðmætum sínum auðlindir okkar eiga að vera fyrir fólkið sem byggir þetta land aðgengi okkar og sameignarréttur á meðal annars að tryggja hér góð lífskjör og jöfn tækifæri styrkir það byggðir landsins að greiða fólki fé fyrir að flytja þaðan svarið hlýtur að nei nær væri að jafna lífskjörin meðal annars með því að lækka flutningskostnað og orkuverð ásamt því að leggja akfæra heilsársvegi við leggjum til að launamenn sem kosta miklu í ferðalög til atvinnusóknar fá að draga þann kostnað frá tekjum áður en skattar eru lagðir á atvinnutekjur þeirra það eykur rauntekjur launafólks og er raunhæf aðgerð til betri afkomu þingmenn frjálslynda flokksins hafa einnig lagt til breytingar á lögum um almannatryggingar að atvinnutekjur maka skerði ekki bætur og einnig að séreignarsparnaður lífeyrisþega skerði ekki fjárhæð bóta og að atvinnutekjur elli og örorkulífeyrisþegans skerði ekki bætur hans að þessu uppfylltu væri viðmiðunaraldur færður úr sjötíu árum eins og samþykkt var í vor niður í sextíu og sjö ár sem sagt að allir sætu við sama borð í þessum efnum við leggjum til að alþingi álykti að fela viðskiptaráðherra að leita leiða til að koma skipan á lánamál til húsnæðislána

þannig að verðtrygging verði afnumin og samkeppni á lánamarkaði fyrir neytendur tryggð gjaldtaka lánastofnana verði svipuð og annars staðar á norðurlöndunum

ítrekað hefur komið fram í samanburðarkönnunum milli íslands og hinna norðurlandanna á lánakostnaði einstaklinga og fjölskyldna að kostnaður einstaklinga og fjölskyldna hér á landi er til muna hærri en gerist í okkar heimshluta þar munar mestu um að við höfum sérstaka verðtryggingu sem miðast við tilbúna reiknieiningu vísitölu neysluverðs til verðtryggingar áfallinni vísitölu er bætt við höfuðstól lánanna samkvæmt ákveðnum reglum og vextir eru ekki línulegir heldur miðaðir við uppfærða vísitölu á gjalddaga kostnaður lántakenda hér á landi við endurgreiðslu lána er til muna hærri en annars staðar á norðurlöndunum ljóst er miðað við skuldastöðu heimilanna í dag að miklir erfiðleikar verða innan skamms tíma vegna ofurvaxta lánastofnana og verðtryggingar sem veldur því að lánakjör eru hér mjög óhagstæð

kjarasamningar verða lausir um áramót og alls ekki er fyrirséð hvernig þeim málum verður ráðið til lykta láglaunafólk vill eðlilega kjarabætur eins og aðrir harðar deilur hafa verið um fjárreiður ríkisins og heimildir fjármálaráðherra í þeim efnum deilurnar um grímseyjarferjuna sýna að margt má bæta í verkferlum hjá því opinbera og í meðferð fjárheimilda við í frjálslynda flokknum leggjum til að þrítugasta og þriðju grein laga um fjárreiður ríkisins verði felld brott öllum ætti að vera ljóst að óbreytt ástand er ekki í vetur setjandi þingmenn frjálslynda flokksins leggja til að sérstakur persónuafsláttur verði tekinn upp og tryggi að þeir sem hafa minni tekjur en einn komma átta milljónir króna í árslaun greiði hvorki tekjuskatt né útsvar hér er sérstaklega hugað að því að bæta hag lágtekjufólks aldraðra og öryrkja með minna en hundrað fimmtíu þúsund krónur í mánaðarlaun góðir áheyrendur athugun okkar þingmanna frjálslynda flokksins á tillögum hafró til margra ára allt frá svörtu skýrslunni nítján hundruð sjötíu og þrjú hefur leitt í ljós að á nokkurra ára fresti síðan þá er komið með tillögur þaðan um hrun í þorskstofnum okkar þess á milli er lagður til aukinn þorskafli nú eru hafró menn í einu svartsýniskastinu án þess að hrun sé yfirvofandi eins og ráðherrar vilja láta aðgerðir sjávarútvegsráðherra vega að grunni byggðar í landinu og búa til enn frekari samþjöppun kvótans á fáar hendur hverjir skyldu vilja það er það einnig stefna samfylkingar eða var þörf á þessu til þess að finna rök fyrir því að auka enn á þenslu á stór reykjavíkursvæðinu og stóriðju á suðvesturhorninu